Y a t il aujourd'hui une menace pour notre savoir faire industriel due au rachat des entreprises stratégiques européennes?

Le manque de réciprocité dans les investissements crée t il une distorsion de concurrence?

Court on un risque de ne pas avoir le même niveau de protection s'il n'y a pas de coordination entre les États membres?

Vous le voyez, Monsieur le Commissaire, je n'ai pas besoin de vous poser la question de savoir s'il est nécessaire que la Commission se saisisse de la coordination et de la protection de nos entreprises face à des investissements étrangers hostiles. Bien sûr qu'il le faut, et le temps presse car nous ne sommes plus dans la phase d'anticipation, nous sommes déjà en train d'en subir les conséquences.